Les principaux enseignements de cette déclaration sont qu'il n'y a pas de sécurité sans développement et qu'il n'y a pas de développement sans sécurité.

Elle est, certes, humanitaire, mais il faut aussi travailler sur le plus long terme. Il faut, pour résoudre cette crise à long terme, un État fort, capable d'assumer ses fonctions régaliennes.